flyt tillögu til þingsályktunar ásamt háttvirtum þingmanni guðjóni a kristjánssyni grétari mar jónssyni atla gíslasyni jóni bjarnasyni og ögmundi jónassyni þar sem segir alþingi ályktar að hlíta beri niðurstöðu mannréttindanefndar sameinuðu

alþjóðasamning um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi sem ísland staðfesti með auglýsingu utanríkisráðherra númer tíu frá tuttugasta og áttunda ágúst nítján hundruð sjötíu og níu í samræmi við þingsályktun hinn áttunda maí nítján hundruð sjötíu og níu enn fremur að breyta verður lögum um stjórn fiskveiða í samræmi við ofangreindan úrskurð til að tryggja jafnræði borgaranna sanngirni og mannréttindi það er skemmst frá því að segja að mannréttindanefnd sameinuðu þjóðanna tók afstöðu til þess máls sem hér um ræðir og komst að þeirri niðurstöðu að um væri að ræða brot að ísland bryti gegn tuttugasta og sjöttu grein alþjóðasamningsins um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi með því með hvaða hætti fiskveiðiréttarlöggjöfinni væri háttað tuttugasta og sjöttu grein alþjóðasamningsins um borgaraleg réttindi er svohljóðandi með leyfi forseta allir eru jafnir fyrir lögunum og eiga rétt á sömu lagavernd án nokkurrar mismununar lögin skulu því í þessu skyni banna hvers konar mismunun og ábyrgjast öllum mönnum jafna og raunhæfa vernd gegn mismunun svo sem vegna kynþáttar litarháttar kynferðis tungu trúarbragða stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana þjóðernisuppruna og svo framvegis það er þarna sem mannréttindanefnd sameinuðu þjóðanna kemst að þeirri niðurstöðu að við brjótum gegn þessu ákvæði varðandi almenn mannréttindi og við skulum hafa það í huga að mannréttindi eru algild frá þeim verður ekki vikið í niðurstöðu meiri hluta nefndarinnar segir að meginálitaefnið hvort kærendur verði að lögum skyldaðir til að greiða samborgurum sínum fé til að afla sér fiskveiðiheimilda sem séu nauðsynlegar til eiga kost á að veiða í atvinnuskyni kvótasettar fisktegundir í eigin lögsögu segir að það sé óeðlilegt að ákveðinn hópur fiskveiðimanna þurfi að kaupa eða leigja kvóta frá fyrri hópnum en öðrum sem hafi keypt kvóta af honum ef þeir vilja stunda veiðar á kvótasettum fisktegundum af þeirri einföldu ástæðu að þeir áttu ekki eða ráku fiskiskip á því tímabili sem þar er fjallað um

við teljum að núverandi fiskveiðistjórnarkerfi sé ósanngjarnt það brjóti gegn jafnrétti manna samanber einnig jafnræðisreglu íslensku stjórnarskrárinnar og þá telja flutningsmenn verulegan vafa leika á því að lög númer hundrað og sextán tvö þúsund og sex um fiskveiðistjórnun samræmi ákvæðum sjötugasta og fimmtu grein stjórnarskrárinnar um atvinnufrelsi

með leyfi forseta aðildarríkið hefur ekki sýnt fram á að þessi sérstaka skipan á útfærsluformi kvótakerfisins fyrir nýtingu takmarkaðra auðlinda við samninginn sem slíkan þá ályktar nefndin að í sérstökum aðstæðum fyrirliggjandi máls séu forréttindi í mynd varanlegs eignarréttar sem veitt voru upphaflegum handhöfum kvótans til óhagræðis fyrir höfundana og ekki byggð á sanngjörnum forsendum það er til óhagræðis fyrir alla þá sem þurfa að kaupa veiðiheimildir og ekki byggðar á sanngjörnum forsendum það er það kerfi sem við búum við varðandi fiskveiðistjórnun er til óhagræðis og það er ekki byggt á sanngjörnum forsendum mannréttindanefndin telur sem sagt að þarna sé um brot á tuttugustu og sjöttu grein samningsins sem ég vísaði til áðan og síðan segir í samræmi við þetta þá sé aðildarríkið það er ísland skuldbundið til að gera raunhæfa úrbót og borga skaðabætur og endurskoða fiskveiðistjórnarkerfið sitt síðan segir í áliti nefndarinnar með leyfi forseta hafandi í huga að aðildarríkið hefur sem aðili að valkvæðu bókuninni viðurkennt hæfni nefndarinnar til að ákveða hvort brot á samningnum hafi átt sér stað eða ekki og að aðildarríkið hafi tekið að sér samkvæmt annarri grein samningsins að tryggja öllum einstaklingum á yfirráðasvæði innan lögsögu þess þau réttindi sem viðurkennd eru í samningnum og veita raunhæfa og aðfararhæfa úrbót ef brotið hefur verið staðfest þá óskar nefndin eftir upplýsingum frá aðildarríkinu innan hundrað áttatíu daga um ráðstafanir sem gerðar hafa verið til að bregðast jákvætt við skoðunum nefndarinnar nú vil ég taka fram virðulegi forseti að við flutningsmenn þessarar þingsályktunartillögu eða þessari þingsályktunartillögu var dreift hér á alþingi fyrir níutíu og átta dögum síðan fyrir níutíu og átta dögum síðan núna eru eftir fjörutíu og fjórir dagar af þeim fresti sem íslenskum stjórnvöldum var gefinn til að bregðast við áliti mannréttindanefndarinnar og gera ráðstafanir bregðast jákvætt við skoðunum nefndarinnar hætta mannréttindabrotum og fara og gera þær breytingar eða alla vega gera grein fyrir því með hvaða hætti ætti að koma hér á hlutum varðandi fiskveiðar að það væri fylgt mannréttindum að það væri fylgt ákvæðum um jafnræði það væri fylgt ákvæðum um sanngirni og það væri sem sagt ekki brotið gegn ákvæðum tuttugasta og sjöttu grein mannréttindasáttmála sameinuðu þjóðanna í grein sem þorgeir örlygsson skrifaði um hver á kvótann þá segir hann meðal annars einmitt um þetta álitaefni með leyfi forseta þegar svo er komið málum sem hér hefur verið rakið er eðlilegt að menn spyrji sig þeirrar spurningar hvort það fái staðist að afhenda tiltölulega fáum einstaklingum jafn verðmæt réttindi yfir sameiginlegri auðlind þjóðarinnar því er til að svara að í lagalegum skilningi stenst þetta kerfi í aðalatriðum hvort það hins vegar stenst siðferðilega og er að öllu leyti réttlátt er fyrst og fremst háð siðferðilegu og pólitísku mati ekki lögfræðilegu það má lesa út úr því sem hinn virti fræðimaður þorgeir örlygsson segir þarna að hann telur að á það skorti að þarna sé kerfi sem standist siðferðilega og sé réttlátt en það er að sjálfsögðu háð pólitísku mati og þess vegna er þessi þingsályktunartillaga lögð fyrir alþingi íslendinga þannig að við hér

að við leggjum það siðferðilega og pólitíska mat á hið óréttláta kerfi á þau mannréttindabrot sem verið er að fremja á hverjum einasta degi og tökum þá ákvörðun að gera breytingar hvað þetta

og þegar fyrir lá sú niðurstaða mannréttindanefndarinnar sem hér um ræðir og ég hef vísað til að þá brást hæstvirtur sjávarútvegsráðherra við með þeim hætti að segja að þetta álit væri ekki bindandi að lögum væri ekki bindandi að lögum hvað hafði hann fyrir sér í því ekki hafði hann niðurstöðu mannréttindanefndarinnar fyrir sér í því því í áliti mannréttindanefndarinnar sem ég vísaði til áðan er bent sérstaklega á að aðildarríkið ísland hafi að öllu leyti viðurkennt þann samning og lögsögu sem um er að ræða auk þess sem aðildarríkið ísland hafi tekið til varnar fyrir nefndinni um þetta atriði segi hinn virti lögfræðilegi fræðimaður og fyrrverandi forseti hæstaréttar magnús thoroddsen með leyfi forseta heyrst hafa þær raddir að álit mannréttindanefndarinnar sé ekki bindandi fyrir íslenska ríkið því er ég ósammála af ástæðum þeim sem hér greinir eru þær íslenska ríkið er aðili að alþjóðasamningnum um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og hefir einnig fullgilt valfrjálsa bókun við samninginn í öðru lagi bendir magnús thoroddsen á að það sé viðurkennd regla í lögfræði að túlka beri samninga með hliðsjón af tilgangi þeirra í þriðja lagi að alþjóðasamningurinn um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi hefir ekki lagagildi hér á landi en það hefði mannréttindasáttmáli evrópu heldur ekki haft þó farið hafi verið eftir honum í dómaframkvæmd engu að síður síðan að lokum bendir magnús thoroddsen á að í þessu sambandi er rétt að vekja athygli á því að þar sem meiri hluti mannréttindanefndar sameinuðu þjóðanna hefur sjálfur um þetta að segja og sem ég vísaði til hér áðan í mjög góðri úttekt mjög góðri og vel gerðri úttekt sem laganeminn aðalheiður ámundadóttir við háskólann á akureyri hefur tekið saman að þá fjallar um lögfræðilega um það og bendir á mjög gild rök um það hvert gildi álitsins sé að þjóðarrétti og hún kemst að þeirri niðurstöðu að samningurinn sé óumdeilanlega bindandi fyrir íslenska ríkið að fjár ég sé ekki ástæðu til þess á þessum stutta tíma sem ég hef eftir að fara að rekja þetta lögfræðilega álit ég vil hins vegar vísa til þess sem sérfræðingur ríkisins í þessum málum björg thorarensen prófessor við lagadeild háskóla íslands að hún hefur sagt eftirfarandi varðandi þetta álitaefni og birtist meðal annars í fréttablaðinu tólfta janúar tvö þúsund og átta með leyfi forseta ég lít alls ekki svo á að stjórnvöld geti hundsað álitið þó það hefði engar lagalegar afleiðingar hvað er lagaprófessorinn að segja með þessu hún er að segja þetta það kemur enginn og tekur í lurginn á okkur og það er ekkert erlent yfirvald sem sektar okkur eða gerir eitthvað þess háttar en hitt er annað mál

þannig hef ég rakið hér virðulegi forseti að okkar virtustu lögfræðingar hafa hver eftir annan komið fram og bent á það að hvað sem öðru líði þá sé hér um bindandi álit að ræða að þjóðarrétti þó við yrðum ekki fyrir neinum viðurlögum öðrum en þeim að sjálfsögðu að við mundum bíða verulegan hnekki álitshnekki sem þjóð og segja okkur í hóp örfárra þjóða örfárra þjóða sem eru þekkt fyrir að brjóta mannréttindi ef við færum ekki að því áliti sem hér er um að ræða virðulegi forseti ég benti á það að það væru nú fjörutíu og fjórir dagar eftir fyrir stjórnvöld til að bregðast við því sem hér kemur fram í áliti mannréttindanefndarinnar að koma með álit um það með hvaða hætti hún ætlar að láta af mannréttindabrotum fjörutíu og fjórir dagar við höfum hér háttvirtu alþingi beðið í níutíu og átta daga eftir að hægt væri að hefja umræður um þessa þingsályktunartillögu sem fjallar í raun um það að við flutningsmenn tillögunnar gerum kröfu til þess að íslensk stjórnvöld framfylgi mannréttindum eins og þau hafa verið túlkuð og skilgreind af mannréttindanefnd sameinuðu þjóðanna við erum sammála um það flutningsmenn eins og ég rakti hér áðan að fiskveiðistjórnarkerfið sé ósanngjarnt það er í samræmi i við álit mannréttindanefndar sameinuðu þjóðanna þetta er ósanngjarnt kerfi það er brot á tuttugustu og sjöttu grein ákvæðanna sem við höfum undirgengist það er brot á jafnræðisreglu þegnanna hvað og hvernig eigum við að bregðast við ég tel að hér sé svo stórt mál og svo afdrifaríkt mál að það sé ekki hægt að bregðast við með öðrum hætti en þeim að taka undir þá kröfu sem meðal annars við frjálslynd höfum ítrekað sett fram

að það verði komið á allt allt öðrum viðmiðunum varðandi stjórn fiskveiða þannig að það sé gætt atvinnufrelsis borgaranna það sé fullnægt ákvæðum stjórnarskrárinnar um atvinnufrelsi að það sé gætt jafnræðisreglu þannig að einn þurfi ekki að kaupa það sem annar fær gefins ég ætla virðulegi forseti leyfa mér að vísa í lokin til þess sem segir í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar en þar segir tryggja skal stöðugleika í sjávarútvegi gerð verður sérstök athugun á reynslunni af aflamarkskerfinu við stjórn fiskveiða og áhrifum þess á þróun byggða hver eru áhrifin það liggur fyrir byggðirnar eru að komast í þrot en áfram skal haldið mannréttindabrotunum og við hljótum háttvirtir þingmenn að gera kröfu til þess að ríkisstjórnin svari okkur nú þegar hvernig hún ætlar að bregðast við og koma í veg fyrir og hætta að brjóta mannréttindi